Je crois que, dans ce Parlement, on a réussi, sous réserve que les textes ne soient pas détricotés dans les votes que nous allons faire en plénière dans quelques heures, à trouver ce compromis, y compris dans les quatorze propositions qui ressortent de l'ensemble des trois rapports. Et je sais que vous êtes en discussion au sein du collège de la Commission pour savoir quels sont les grands axes que vous allez retenir, et nous serons bien évidemment très attentifs à ce que cet équilibre trouvé au Parlement européen et souhaité par Mario Monti soit repris et soit prolongé dans les douze axes de travail que vous avez mentionnés. Je voudrais insister sur trois éléments qui me semblent particulièrement importants, en complément de ce qu'Émilie Turunen a dit tout à l'heure pour le groupe des Verts. Le premier élément concerne la concurrence.

Est ce qu'on fait porter la concurrence sur l'innovation, sur les produits ou est ce qu'on fait porter la concurrence sur les règles, via un dumping environnemental, un dumping social? Je pense qu'on a bien trouvé un point d'équilibre, ici dans ce Parlement et je souhaite que vous puissiez le porter au sein de la Commission qui est de dire oui à plus de concurrence via l'innovation, à plus de capital investissement, mais oui aussi à une clause sociale, oui à des normes environnementales qui font que la concurrence ne conduit pas à un dumping réglementaire. Et ce sont ces deux aspects là qui me semblent être fondamentaux dans notre compromis. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, ce sont les aspects fiscaux.

Dans la proposition qu'a sortie la Commission il y a une dizaine de jours, c'est une mesure optionnelle, c'est à dire qu'au lieu de construire du marché unique, on détruit du marché unique. On va ajouter un nouveau régime, on va ajouter de la complexité, on va ajouter de l'arbitrage réglementaire, au lieu de faire de l'harmonisation fiscale. La proposition présentée par la Commission il y a quinze jours va totalement à l'encontre de ce que nous souhaitons au Parlement européen et de ce que vous aviez proposé. Le dernier point, très rapidement, c'est pour insister sur la notion de réciprocité, exactement dans les mêmes termes que vous l'avez fait. Le marché unique, c'est 500 millions de personnes, c'est une construction économique, mais c'est aussi une construction politique qui doit nous permettre de peser vers le haut dans la mondialisation.